herra forseti enn leita ég þá heimildar alþingis og að þessu sinni til þess að staðfesta ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar sem nú er númer sautján tvö þúsund og ellefu um breytingu á þrettánda viðauka við e e s samninginn hann fjallar um flutningastarfsemi og gert er ráð fyrir því samkvæmt þessu máli að fella inn í samninginn reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer þrjú hundruð níutíu og tvö tvö þúsund og níu um bótaábyrgð flutningsaðila vegna slysa við farþegaflutninga á sjó markmiðið er að samræma reglur innan evrópska efnahagssvæðisins um réttindi og skyldur farþega og flutningsaðila á sjó þegar óhapp verður og færa þær til nútímahorfs þessi reglugerð er hluti af erika þrjú sem svo er kallað en þannig nefna menn þriðja siglingaöryggispakka e s b þar sem tvö helstu meginmarkmiðin eru að fyrirbyggja sjóslys og gera ráðstafanir þegar slys verða þar á meðal að kveða á um bótaábyrgð vegna slysa sem farþegar í sjóflutningum verða fyrir með þessari reglugerð sem ég nefndi hér áðan verður sömuleiðis tekin upp í rétt e s b bókun frá árinu tvö þúsund og tvö um svokallaðan aþenusamning frá nítján hundruð sjötíu og fjögur en eins og háttvirtir þingmenn hér í salnum vita varðar sú bókun flutning á farþegum og farangri á sjó þessi reglugerð tekur bæði til innanlandssiglinga en sömuleiðis til alþjóðlegra siglinga ég tek það þó fram herra forseti að hún mun að vísu ekki taka til allra skipa í innanlandssiglingum í upphafi en það er stefnt að því að rýmka gildissvið hennar fyrir mitt ár tvö þúsund og þrettán þannig að hún taki til allra skipa í innanlandssiglingum bótaábyrgðarkerfi reglugerðarinnar er mismunandi eftir því um hvernig tjón er að ræða til hlutlægrar bótaábyrgðar flutningsaðila getur komið í ákveðnum tilvikum og þá þarf tjónþoli ekki að sýna fram á sök flytjanda í öðrum tilvikum er bótagrundvöllurinn annaðhvort öfug sönnunarbyrði eða venjuleg sakarábyrgð þetta tel ég að liggi í augum uppi hjá háttvirtum þingmönnum utanríkismálanefndar sem hér eru staddir og hlýða á mál mitt gagnvart þeim og hæstvirtan forseta vil ég líka upplýsa að flutningsaðila sem skráður er í aðildarríki og hefur leyfi til þess að flytja fleiri en tólf farþega ber skylda til að vera með ábyrgðartryggingu eða aðra fjárhagslega tryggingu svo sem bankatryggingu til þess að standa undir ábyrgð þegar mannskaði eða slys verður

það og hæstvirtan forseta að hæstvirtur innanríkisráðherra mun leggja fram lagafrumvarp til að fullnægja þessu máli og gerir það